Siguranța rutieră poate fi îmbunătățită prin investiții în infrastructură, prin îmbunătățirea comportamentului participanților la trafic și prin respectarea legislației rutiere. Comisia Europeană a venit cu o propunere de directivă privind urmărirea transfrontalieră a amenzilor date pentru încălcarea regulilor de circulație.